Madame la Présidente, les vertus de la liberté d'expression consacrée par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux ne sont plus à démontrer. Le droit et l'accès à l'information accompagnés d'une pluralité des sources sont au cœur du processus démocratique. Ceci permet aux citoyens de forger librement leur opinion et aux médias d'assurer leur rôle de partenaire dans le dialogue qui s'effectue entre les citoyens et les pouvoirs. Ce qui caractérise donc les médias, c'est leur qualité neutre, objective et précise. Or, il n'est pas loin le temps où, dans mon pays, la Bulgarie, les médias et la presse servaient les fins d'un régime idéologique que nous avons tous condamné en

J'aborderai ici trois points. D'abord, veiller à ce que les libertés d'expression et des médias soient garanties. Toutefois, c'est un processus à double sens. La liberté ne doit pas nuire à celle d'autrui. Construire et travailler sur un lien de confiance et de respect mutuel me semble un point important dans les relations entre les médias et les individus. Ensuite, en leur qualité de quatrième pouvoir, les médias assurent un contrôle démocratique. Cependant, ce contrôle doit s'accompagner d'une vérification des sources et d'une transparence qui évitera l'instrumentalisation des médias à des fins corporatistes, commerciales, économiques ou politiques. La fiabilité des sources, la transparence quant aux revenus des propriétaires des médias et la diffusion objective de l'information ne pourraient que faire avancer nos sociétés. Enfin, il faut garder à l'esprit le rôle des journalistes. Le respect de l'éthique professionnelle, l'indépendance, le respect des libertés fondamentales sont des indicateurs précieux pour tout journaliste qui se veut professionnel. Prévenir l'uniformisation, tout comme combattre la surinformation, dont les conséquences sont souvent regrettables, constituent des objectifs que les médias actuels se doivent de poursuivre. Enfin, toute liberté exclut la soumission. C'est pourquoi la soumission aux lois de l'audimat, aux grands monopoles, la dépolitisation de sujets importants tout comme la surpolitisation des sujets de société sont contraires au rôle des médias en tant que vecteurs de l'information libre et libérée de tout intérêt autre que l'intérêt commun.